Das sieht man auch daran, dass wir im Ausschuss eine klare Mehrheit für unsere Position haben. Wir haben als Sozialdemokraten sehr viele unserer Schlüsselpositionen einbringen können, sind allerdings nicht an jeder Stelle zufrieden. Aber ich bin dankbar, dass die belgische Ratspräsidentschaft uns zugesichert hat, dass sie die Position des Parlaments unterstützen will.

Deswegen bitten wir die Kommission, darauf zu achten, dass entsprechende Maßnahmen umgesetzt werden, und dass auch die Ergebnisse überprüft werden. Ich freue mich, dass der Herr Kommissar uns versichert hat, dass unsere Positionen einfließen, weil das Parlament die Leitlinien doch um eine sehr soziale und arbeitnehmerfreundliche

Das ist auch das, was die Menschen von diesem Parlament erwarten, das ist eine soziale Nachbesserung.